Ich verstehe auf der einen Seite die gemeinsamen Standards, nur muss man es nicht übertreiben. Meine Frage lautet Warum ist es für Sie ein Nachteil, wenn eine Firma sich ein Land aussucht? Es ist doch gut, wenn eine Firma aus den USA sich aussucht, welches Land ihr am besten passt.